Het Verdrag laat geen ruimte voor andere overwegingen.

En daarmee bedrijft de ECB politiek en gaat de bank dus zijn mandaat te buiten.

Een centrale bank, Voorzitter, kan niet worden gecontroleerd door toevallige politieke meerderheden.

Voorzitter, de Europese Unie kan alleen gestoeld zijn op het vertrouwen dat de Europese instituten zich houden aan wat is afgesproken.